Wel in de eerste plaats omdat het voor mij toch eigenaardig is dat in dit verslag nergens wordt gewezen op de kern van het probleem, namelijk de opmars in Turkije van een zeer radicale islam, een soort islam die eigenlijk in de middeleeuwen is blijven steken en waar vrouwen per definitie als ondergeschikte wezens worden beschouwd en behandeld. Het is voor mij trouwens even onaanvaardbaar dat we niet de moed hebben om in dit verslag, zoals in vele andere, de miljardenstroom Europese subsidies die al jaren naar Turkije gaan, aan strikte voorwaarden te binden, bijvoorbeeld over mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Tenslotte zouden we absoluut de moed moeten hebben om klaar en duidelijk te stellen dat Turkije geen Europees land is, nooit een Europees land geweest is, geen Europese cultuur heeft en dat bijgevolg potentiële toetreding tot de Europese Unie moet worden afgewezen.